hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um lögskráningu sjómanna frumvarpið er afrakstur heildarendurskoðunar á gildandi lögum um lögskráningu sjómanna númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og sjö frumvarpið var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga en í þessu frumvarpi hefur verið tekið tillit til þeirra athugasemda er fram komu á síðasta þingi lögskráning sjómanna eins og tíðkast hefur hér allt frá árinu nítján hundruð þrjátíu er einsdæmi en tilgangur hennar er fjölþættur í fyrsta lagi er henni ætlað að tryggja sönnun fyrir því hverjir hafi verið um borð í skipi ef það ferst þá er lögskráningin liður í eftirliti með því að sjómenn um borð hafi lögboðin starfsréttindi að tryggja að lögboðin slysatrygging sé í gildi og jafnframt að fyrir liggi gögn um haffæri skips þá felst einnig í henni skráning á siglingatíma sjómanna og hefur siglingatíminn verið nýttur til útreiknings á skattafslætti sjómanna lögskráningu sjómanna má rekja aftur til ársins nítján hundruð áttatíu og níu í lögskráningarbálk farmannalaga þá framkvæmd sem þekkist í dag við lögskráningu má hins vegar rekja til laga um lögskráningu sjómanna er tóku gildi nítján hundruð þrjátíu efnislega hafa litlar breytingar orðið á lögunum síðan að því undanskildu að nú er við framkvæmd lögskráningar gerð krafa um að sjómenn hafi hlotið öryggisfræðslu frá slysavarnaskóla sjómanna eða hjá öðrum viðurkenndum aðila megintilgangur þessa frumvarps er að gera framkvæmd lögskráningar einfaldari en áður og minnka skriffinsku með rafrænni skráningu lagt er til að skipstjórar og eða útgerðarmenn beri ábyrgð á lögskráningunni sjálfir í gegnum lögskráningarkerfið og að þeir annist framkvæmd hennar fyrir þá skipstjóra eða útgerðarmenn sem ekki vilja nýta sér þann möguleika verður engu að síður hægt að lögskrá með svipuðu fyrirkomulagi og áður í þeim tilvikum geta skipstjórar sent tilskilin gögn eða upplýsingar til stofnunar eða embættis eftir nánari ákvörðun samgöngu og sveitarstjórnarráðherra sem sér um framkvæmdina í stað sýslumanna og tollstjóra áður með notkun rafrænna skilríkja verður hægt að tryggja að upplýsingar stafi frá réttum aðila hverju sinni við framkvæmd lögskráningar verða upplýsingar frá skipstjóra eða útgerðarmanni bornar saman við upplýsingar í gagnagrunni hjá siglingastofnun þannig að ganga megi úr skugga um að þær séu réttar meðal annars varðandi gildi skírteina tryggingar og haffæri skips frú forseti í frumvarpinu er lögð til sú meginbreyting frá gildandi lögum að lögskráningin tekur nú til allra sjómanna sem starfa um borð í skipum sem skráningarskyld eru hér á landi í gildandi löggjöf nær skráning til allra sjómanna sem ráðnir eru til starfa á skipum sem skráð eru hér á landi og eru tuttugu brúttótonn eða stærri fallið er frá stærðartakmörkunum enda ekki lengur taldar forsendur fyrir því að gera greinarmun á eftirliti með kröfum um tilskilin réttindi og tryggingar eftir stærð skipa að öðru leyti er ekki gert ráð fyrir því að frumvarp þetta hafi í för með sér verulegar breytingar á lögskráningunni sem slíkri þar sem tilgangur hennar og markmið verða svipuð og áður hæstvirtur forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri heldur legg til að frumvarpinu verði að